Gospodine predsjedavajući, posljednjih godina mogli smo svjedočiti raznim prevarama u prehrambenoj industriji pa tako i nedavnim događajima kada smo svjedočili skandalu s konjskim mesom, što je bio jasni pokazatelj da postoji problem u strukturi i organizaciji u prehrambenoj industriji unutar Europske unije. Važnost kontrole treba naglasiti, pogotovo zato što je velika koncentracija trgovanja robama, uslugama i prehrambenim proizvodima unutar, ali i izvan Europske unije. Prema istraživanju jedne slovačke udruge potrošača, proizvodi slabije kvalitete se češće nalaze na policama dućana u takozvanim novim članicama Europske unije, a proizvodi slabije kvalitete završavaju u istočnim zemljama, što je nedopustivo. U potpunosti se slažem da je kontrola proizvoda iznimno važna jer iako je javno zdravstvo na visokoj razini, zaštita potrošača ne smije niti u jednom trenutku biti dovedena u pitanje. Smatram da ukoliko se zemlje članice odluče za uvođenje strožih mjera kontrole prehrambenih proizvoda, povećat će se povjerenje svih građana Europske unije, uključujući i građane Hrvatske. Dakle, potrebno je uspostaviti iste mehanizme kontrole na razini cijele Europske unije.